sólo eso las policías cooperan entre sí o un fiscal de Estocolmo puede arrestar, gracias a la Euroorden, a una persona que viva en Sevilla sin ninguna necesidad de tramitar nada, directamente. Cuando se trata de reprimir conductas de los ciudadanos bien han sabido los Estados dejar pasar su soberanía. En cambio, cuando se trata de salir de la Unión Europea y proteger a los ciudadanos, esos mismos ciudadanos europeos, como si usaran una máquina del tiempo, ven que el tiempo se detiene en cuanto salen de la Unión. Y fuera de la Unión tenemos veintisiete Estados, veintisiete administraciones, veintisiete banderas, veintisiete sistemas consulares o, en algunos casos, ni eso. Y cuando hay una situación de crisis el ciudadano europeo deja de serlo. No existe la ciudadanía europea. Y esos ciento ochenta millones de europeos que viajan por el mundo notan que sólo podrán ser protegidos si se convierten de nuevo en alemanes, españoles, polacos o italianos. Porque como europeos no existen fuera de la Unión Europea. Y eso es un incumplimiento grave del Tratado y convierte en ciencia ficción —lo digo con todo el respeto— la Declaración del Consejo de hace un momento. Todo lo que nos ha contado el Consejo sobre la supuesta implementación del artículo 20 del Tratado, Lead State videoconferencias, centros conjuntos, es pura ciencia ficción cuando uno se encuentra en una situación de emergencia y ?como ha dicho el Comisario? algunos hemos tenido la ocasión de vivir eso en la práctica. El artículo 20 del Tratado es papel mojado no hay protocolos de actuación no hay reglas jurídicas no hay información alguna para el ciudadano no hay responsabilidad para quien decida incumplir eso. En el mejor de los casos, hay caridad entre los cónsules. Hay buena voluntad, como la podía haber en el siglo xix, como la podía haber en Pekín en mil ochocientos y pico. Ésa es la situación la complicidad entre cónsules que comen y cenan juntos y no la obligación de servir conjuntamente a los ciudadanos en virtud de una disposición de Derecho europeo. Y, por eso, la Comisión Europea tiene la obligación, antes incluso de que entre en vigor el Tratado de Lisboa y, obviamente, después, de implementar el artículo 20, de hacer sentirse a los ciudadanos europeos orgullosos de su pasaporte y de hacer sentir a algunos funcionarios que el siglo xix terminó y que Europa también existe como tal, en Nueva Delhi, en Beirut y donde haga falta, y donde haya un ciudadano europeo con problemas.